Ik heb alleen maar goede herinneringen aan die samenwerking en ik denk dat iedereen wel zo'n beetje zijn aandeel heeft gehad in de uiteindelijke conclusies. Ik heb goede nota genomen van de verklaring van de Commissie.

Ik denk alleen dat wij met dit voorstel een stap in de goede richting hebben gezet om meerdere aanslagen te voorkomen.